Amikor költségvetésről van szó, európai uniós vagy európai parlamenti költségvetésről, mindig felmerül a kérdés, hogy ki fizeti a révészt? És mindig megalázóan néznek ránk, közép és kelet európaiakra, szegényebb országokból érkezettekre, meg kapjuk is folyton a megjegyzéseket, hogy ugye mi ne dumáljunk, ne hozzunk önálló rendelkezéseket, ne gondolkodjunk önállóan a migráció kérdésében és a többi, mert mi olyan keveset fizetünk be, és bezzeg milyen sokat kapunk. Nagyon jó lenne most már végre tisztába tenni ezt a kérdést a legkülönbözőbb területeken.

Akárhogy kértük, nem tudtuk eddig elérni, hogy magyar termőföld külföldi kézbe ne kerüljön. Ezek a dolgok, amiket nem számolnak akkor, amikor azt nézik, hogy mi mennyit fizetünk be, mekkora áldozatot hozunk. De most végre elindul egy nagyon komoly mozgalom a csatlakozási szerződés felülvizsgálatáért, azért, hogy külföldi kézbe magyar termőföld soha ne kerülhessen.